Ja, hvala lepa, minister. Jaz bi samo dopolnila svoje vprašanje. Vsi vemo, ne, kako korporacije kot je Accent Resources pristopajo k pridobitvam dovoljenj, v tako imenovanih banana republikah, s korenčkom in palico. Se pravi, na eni strani so grožnje in izsiljevanja, ki smo jim bili priča, na drugi so tudi pogosto podkupnine. Prve ste odkrili, morda obstajajo tudi druge, ki jih morda tudi še niste, odkrili. Rekli ste, da morate v tem primeru zavarovati tudi suverenost Slovenije. Kakšno sporočilo daje naša država s tem, da ugotovi nepravilnosti v postopkih, da zaradi tega dejansko odstopi samo direktor organa, ki te postopke vodi, ki so te postopke sploh začeli, ne, pač in to ti ljudje pač grozijo, nam javno grozijo, grozijo vam kot ministru, pa se postopek dejansko še vedno nadaljuje? Ne, in to je nekaj, kar je kar se je za vprašati. Naslednja stvar. Na Arsu so ugotovili, da v Accent Resources oziroma Geoenergu nimajo izdelanega rudarskega projekta. Sklicujejo se na odločbe iz petdesetih let prejšnjega stoletja, ko ko je Jugoslavija dala dovoljenja za črpanje plina v Petišovcih. Črpanje plina, ne pa za fracking. Poleg tega odločbe iz leta triinpetdeset nimajo ne na Ministrstvu za infrastrukturo ne na Geološkem zavodu. Zakon o rudarstvu pa zahteva izdelavo rudarskega projekta za raziskovanje, pridobitev koncesije za izvedbo in sanacije. Nadalje, Arso je Britancem že leta dva tisoč enajst naložil sanacijo obstoječih vrtin, a te očitno ni bilo. Izvedli naj bi le interni tehnični pregled. Kako lahko torej vse skupaj to ni dovolj, da jim dejansko za vedno prepoveste, da sploh še karkoli delajo. Hvala lepa.